1 Particulier bezit van christelijke lectuur is verboden en leidt bij overtreding tot rechtszaken. 2 Samenkomsten van individuele christenen in woonhuizen worden door bruut overheidsoptreden verstoord. 3 Belijdende christenen krijgen in Oezbekistan buitensporige geldboetes opgelegd. 4 Inbeslagname van eigendommen, tot zelfs stofzuigers toe, van Oezbeekse christenen is aan de orde van de dag.